virðulegi forseti hér í dag höfum við verið að ræða það alvarlega efnahagslega vandamál sem íslenska þjóðin stendur nú frammi fyrir í kjölfar alþjóðlegrar efnahagskreppu og umsóknar íslands til alþjóðagjaldeyrissjóðsins um lánveitingu og umræðan hefur verið góð atburðarásin frá því að neyðarlögin voru sett þann sjötta október síðastliðinn hefur einkennst af miklum hraða fyrstu dagana og á sama tíma stendur þjóðin frammi fyrir gríðarlega miklum breytingum á samfélaginu þjóðin er að ganga inn í mjög erfiða tíma þar sem stór hópur bankastarfsmanna er nú þegar búinn að missa atvinnuna og við horfum fram á enn frekari uppsagnir í öðrum starfsgreinum þessa dagana eru starfsmenn í byggingariðnaði verktakaiðnaði og ýmsum þjónustugreinum að fá uppsagnarbréf sín það mun verða þjóðinni erfitt að ganga þessa göngu sem við verðum að ganga til að vinna okkur út úr vandanum á sem farsælastan hátt fyrir þjóðina alla það mun okkur takast með samstilltu átaki vegna þess alls mun reyna mikið á sveitarfélögin í landinu í þrengingunum framundan með auknu atvinnuleysi munu tekjur sveitarfélaganna dragast verulega saman á sama tíma og þörfin fyrir aukna velferðarþjónustu sveitarfélaganna er líkleg til að aukast nú þegar hefur verið undirrituð yfirlýsing stjórnar sambands sveitarfélaga og ráðherra sveitarstjórnarmála þar sem sveitarfélögin eru hvött til að endurskoða fjárhagsáætlanir sínar í því skyni að forgangsraða upp á nýtt hagræða í rekstri og fresta þeim framkvæmdum sem mögulegt er sveitarfélögin eru oft stærsti vinnuveitandinn á sínu svæði og eru um leið stórir framkvæmdaaðilar og verkkaupar og sveitarfélögin verða að vera það áfram þó augljóslega hægi töluvert á framkvæmdum á þeirra vegum jafnframt eru sveitarfélögin hvött til að gera aðgerðaáætlanir þar sem forgangsröðun verkefna miði að því að treysta stoðir grunnþjónustunnar mörg sveitarfélög hafa nú þegar lagt mikla vinnu í aðgerðaáætlanir og gert áætlanirnar aðgengilegar fyrir íbúana á heimasíðum sínum sveitarfélögin í landinu eru mörg hver veikburða til að takast á við aukin útgjöld þau voru mörg mjög skuldsett fyrir hrun fjármálakerfisins og í þeirri efnahagsóvissu sem hér ríkir nú dragast framkvæmdir saman og fjölskyldur halda að sér höndum sem voru í húsbyggingarhugleiðingum og skila jafnvel úthlutuðum lóðum allt þetta bætist ofan á annan vanda sveitarfélaganna en mörg þeirra hafa lagt í verulegan kostnað við skipulag nýrra

sveitarfélögin munu taka á sig auknar byrðar og taka þátt í að verja störf auk þess sem félagsþjónusta sveitarfélaganna mun grípa inn í með aðstoð við fjölskyldur sem aðstoðar þurfa það er því mikilvægt við þessar aðstæður að ríkið komi til móts við sveitarfélögin og endurskoðað verði í fjárlagavinnunni sem nú er í gangi að ríkið komi með aukaframlag í jöfnunarsjóð sveitarfélaganna en samkvæmt fjárlagafrumvarpinu sem hefur verið kynnt er ekki gert ráð fyrir þessu aukaframlagi sveitarstjórnarmenn um allt land

nú vegna þeirrar stöðu sem upp er komin í samfélaginu í dag en þó svo að ég tali hér fyrir aukinni aðstoð ríkissjóðs við sveitarfélögin er mér ljóst að gæta þarf fyllsta aðhalds í ríkisfjármálum og að niðurskurðar er þörf en það verður verkefni fjárlaganefndar á næstu vikum margar ágætar tillögur um niðurskurð í ríkisfjármálum hafa komið fram í ræðum háttvirtra þingmanna hér í dag sem ber að skoða

unga fólkið í landinu stendur nú frammi fyrir miklum erfiðleikum sennilega í fyrsta sinn á lífsleiðinni kynslóð sem hefur verið alin upp við stöðugleika í efnahagsmálum þetta unga fólk horfir nú fram á hugsanlegt atvinnuleysi og gjörbreyttan veruleika auk þess sem skuldir leggjast þungt á þennan aldurshóp við eigum mikið af vel menntuðu ungu fólki og margt af því hefur unnið á undanförnum árum í alþjóðlegu umhverfi þetta fólk stendur nú uppi margt hvert án atvinnu og vonast eftir nýjum tækifærum hér á landi það þarf að bregðast skjótt við og hefja nýja sókn í atvinnulífinu meðal annars til að halda í þetta unga fólk og þann auð sem í því býr það þarf með einhverjum ráðum að koma í veg fyrir að við missum okkar efnilegasta fólk úr landi við erum fámenn þjóð og við þurfum á öllum kröftum að halda í uppbyggingunni sem framundan er íslensk þjóð býr við mjög gott menntakerfi sem hefur verið í stöðugri uppbyggingu á síðustu árum sú uppbygging mun koma okkur til góða nú þegar búast má við að ásókn í menntun verði meiri en áður í ljósi efnahagskreppunnar og aukins atvinnuleysis þegar sjö hundruð manns misstu atvinnuna á varnarsvæðinu við keflavíkurflugvöll fyrir tveimur árum vegna brotthvarfs bandaríska varnarliðsins hófst umbreyting úr varnarstöð í vísindasamfélag þar er nú verið að þróa skólasamfélag í góðu samstarfi við háskóla ríki og nokkur fyrirtæki á svæðinu húsnæði er til staðar bæði til vinnu og gistingar þar er þegar til vísir að hugmyndasamfélagi eða hugmyndahúsi sem kallað er eldey hugmyndina er hægt að stækka styrkja og stórefla að slíkri frumkvöðlastarfsemi er nú nauðsynlegt að hlúa og efla því í nýsköpun felast tækifæri til framtíðar

fólkið í landinu kallar eftir svörum um það hvernig framtíðin verður hér ár landi nú þegar almenningur er að átta sig á þeim raunveruleika sem nú blasir við okkur hér og afleiðingum alþjóðakreppunnar í kringum okkur það kallar eftir því við stjórnvöld hvað framundan er fólk spyr hversu lengi varir þetta ástand og hvenær megum við vænta stöðugleika á ný slík viðbrögð eru eðlilegt það má samt ekki draga upp þá mynd af samfélagi okkar að við séum að hverfa aftur til fortíðar öll sú þekking sem hefur safnast saman á undanförnum árum mun nýtast okkur áfram í framtíðinni þjóðir heims eiga vonandi aldrei eftir að standa aftur frammi fyrir slíkum erfiðleikum í efnahagsmálum eins og við gerum nú þess vegna er það mikilvægt að við skoðum mjög vandlega allt þetta mál og lærum af þeim mistökum sem hugsanlega hafa verið gerð eins og fram hefur komið hjá hæstvirtum forsætisráðherra að gert verði auk þess hefur hæstvirtur dómsmálaráðherra sagt að unnið sé að löggjöf um stofnun sérstaks embættis sem ætlað er að sjá um rannsóknir og eftir atvikum saksókn vegna þeirra réttarbrota sem kunna að koma í ljós í tengslum við atburði sem orðið hafa í starfsemi fjármálastofnana í ljósi þeirrar stöðu sem skapaðist í efnahagsmálunum hérlendis var nauðsynlegt að leita eftir aðstoð frá alþjóðagjaldeyrissjóðnum og í framhaldinu ræða við norðurlöndin færeyingar sýna okkur mikinn höfðingsskap og vináttu með því að rétta fram hjálparhönd í okkar erfiðleikum og það ber að þakka en það eru mörg brýn verkefni sem bíða okkar við endurreisn hagkerfisins

þurfum við að ganga saman í eina átt og skapa grundvöll til þess að atvinnulíf okkar fari að starfa eðlilega að nýju við þurfum að ná okkur sem fyrst út úr þessum öldudal og læra af reynslunni þannig mun okkur farnast vel í framtíðinni